Voorzitter, ik dank mijn collega voor de vraag. Het gaat hier vandaag totaal niet over de discussie inzake de nationale budgetten of begrotingen.

En zoals u weet, zijn er een heel aantal lidstaten die zeggen dat de Europese begroting niet mag stijgen. Mag ik mijn collega er ook nog even kort aan herinneren dat er in Nederland heel hard wordt gewerkt om acht miljard euro te bezuinigen op de begroting, maar dat er tegelijkertijd in de Europese Unie alleen maar wordt aangedrongen op stijging van de budgetten en dat vind ik een grof schandaal. Dank u wel.